Hospodárstvo Európskej únie stagnuje a mnohé významné firmy zatvárajú svoje továrne a ich dlhoroční pracovníci ostávajú bez práce. Čím viac je v Európe ľudí bez práce, tým viac peňazí vynakladajú štáty na sociálnu podporu. Silné európske firmy, ktoré vyrástli na pracovitosti a ume európskeho obyvateľstva, však prosperujú a stavajú nové fabriky všelikde po svete.

Tú prácu, ktorú iste mohli robiť naši európski spoluobčania. Ak teda chceme oživiť náš európsky priemysel, mali by sme sa, vážený pán komisár, asi opýtať našich veľkých výrobcov, prečo tu zatvárajú svoje fabriky a odchádzajú do iných teritórií. Veď v minulosti sa vytváralo bohatstvo Európy tak, že tu sme produkty vyrobili a potom sme ich hotové vyvážali a predávali do celého sveta.